Signora Presidente, onorevoli colleghi, volevo fare un richiamo al regolamento per verificare la votazione sull'emendamento 9, perché non mi è chiaro se lo abbiamo votato oppure no.